frú forseti ég beini eftirfarandi spurningum til hæstvirts samgönguráðherra fyrsta hvað líður áformum um aukið öryggi vegasambands við ísafjörð um súðavíkurhlíð annars hefur verið gert áhættumat á núverandi vegi milli ísafjarðar og súðavíkur ef svo er hvernig kemur það mat út miðað við tilsvarandi vegarkafla innan og milli byggðarlaga annars staðar þriðja kemur til greina að gerð jarðganga um súðavíkurhlíð verði sérstakt flýtiverkefni með tilliti til öryggis íbúar vestfjarða hafa mátt horfa upp á að fyrirheit stjórnvalda um vegabætur hafa verið svikin ár eftir ár öllum er minnisstætt þegar ríkisstjórnin skar niður fjármagn til vegaframkvæmda á árinu tvö þúsund og sex frestaði sérstaklega framkvæmdum á vestfjörðum til að slá á þenslu á suðvesturhorninu árið nítján hundruð níutíu og sjö komu vestfirðingar sér saman um forgangsröðun í vegagerð í fjórðungnum til næstu tíu ára á þeim tíma átti hringvegur að vera kominn með bundnu slitlagi sem tengdi allar byggðir fjórðungsins saman vonbrigði vestfirðinga og meginþorra þjóðarinnar með sleifarlag stjórnvalda í vegagerð eru mikil því mikið vantar á að þessum markmiðum sé náð og þó nokkuð sé bætt í nú frá því sem aumast var á árinu tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sex er fjarri því að vonir vestfirðinga uppfyllist hvað þetta varðar fyrr en að nokkrum árum liðnum en samgöngurnar skipta gríðarlega miklu máli bæði milli héraða en ekki síst líka innan héraðs það var ekki síst fyrir þrýsting heimafólks í bolungarvík og ísafjarðarbæ sem ríkisstjórnin lét undan og samþykkti að fara í gerð jarðganga milli bolungarvíkur og hnífsdals óska ég íbúum til hamingju með að framkvæmdir þar yrðu hafnar ég held að fleirum sé farið líkt og mér að kenna óhug og kvíða þegar lesnar eru fréttir af snjó eða skriðuföllum á vegi eða byggðir þó brennur slíkt heitast á viðkomandi íbúum íbúar súðavíkur hafa svo sannarlega mátt færa fórnir þessum náttúruöflum ítrekað mátti heyra í fréttum síðastliðinn vetur um að snjóflóð sé fallið á súðavíkurhlíð og við bíðum með öndina í hálsinum til að heyra framhaldið hvort orðið hafi slys á fólki því miður hafa hlíðarnar út frá ísafirði tekið sinn toll tólfta febrúar síðastliðinn mátti sjá frétt í bæjarins besta þannig um fjörutíu snjóflóð á súðavíkurhlíð á tveim dögum það er ekki að undra þótt íbúar þessara byggðarlaga kalli á úrbætur þegar í stað nú þegar hafa íbúarnir á þessu svæði gripið til þess vopns

undir kjörorðinu að grípa nú þegar til aðgerða um að tryggja öryggi samgangna um súðavíkurhlíð sem talið er að best verði gert með göngum um fimmtán hundruð manns hafa skrifað undir þetta áskorunarskjal frú forseti þess vegna beini ég fyrrgreindum spurningum mínum til hæstvirts samgönguráðherra og vonast eftir jákvæðum og öflugum svörum frá jafn snöfurmannlegum ráðherra